virðulegi forseti þá höfum við það háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson segir að sjávarútvegsmálin séu ekki sérstakur þrándur í götu að aðild að evrópusambandinu hvorki meira né minna það er þannig að það er augljóst að það fer í taugarnar á háttvirtum þingmanni að það sé talað um að viðkomandi aðili eins og aðrir hafi einhverja vanþekkingu á málum þá vildi ég bara spyrja hann af því að hér var gefin út skýrsla

september tvö þúsund og fjögur hvort háttvirtur þingmaður hafi kynnt sér efni þessarar skýrslu hvort efni hennar og innihald hvort þetta sé þá bara einhver þvættingur eða hvort það sé raunverulega þannig að háttvirtur þingmaður hafi kynnt sér niðurstöðu þessarar skýrslu og sé þeirrar skoðunar að það sé í góðu lagi fyrir íslendinga að ganga inn í sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins aðeins af því að þingmaðurinn talaði um það eða lét í það skína að það væri ekki við hæfi tala hér um vanþekkingu á þessum aðilum sem ræða hvað mest um evrópusambandið innan samfylkingarinnar gott og vel segjum bara að þeir séu afskaplega vel upplýstir ég vek athygli á því þessir þingmenn og þessir forustumenn hafa aldrei mér vitandi talað um það stórkostlega atvinnuleysi sem er í evrópusambandinu þeir hafa aldrei talað um þann vanda sem menn horfa fram í og vita ekki hvernig á að taka á varðandi lífeyrismálin sem eru ekki lítið vandamál það er gígantískt vandamál og þeir hafa aldrei talað um þann vanda sem er í evrópusambandinu og þessi stærstu og öflugustu lönd eru að taka á sem snýr að því að þessum ósveigjanlega vinnumarkaði sem hefur gert það verkum að evrópusambandið hefur ekki náð neinum þeim markmiðum sem það ætlar sér eins og til dæmis með lissabon áætlun ekki neinum þeim markmiðum ég